forseta hefur borist bréf frá ragnheiði e árnadóttur þingflokksformanni sjálfstæðisflokksins um að þingflokkur sjálfstæðisflokksins óskar eftir að ræðutími við aðra umræðu þingmáls sex hundruð sjötíu og fjögur stjórnarráð íslands verði tvöfaldaður samanber aðra grein fimmtugasta og fimmtu greinar þingskapa vegna mikilvægis málsins mun því ræðutími verða tvöfaldaður við aðra umræðu málsins